Ich habe allerdings einen Punkt, der es mir verunmöglicht hat, und das ist Erwägungsgrund N. Hier wird praktisch durch die Hintertür immer wieder die Abtreibung befürwortet. Für mich ist das einfach inakzeptabel.